virðulegi forseti ég mæli hér fyrir nefndaráliti annar minni hluta í máli númer hundrað þrjátíu og sex um frumvarp til laga um heimild til handa fjármálaráðherra fyrir hönd ríkissjóðs til að ábyrgjast lán tryggingarsjóðs innstæðueigenda og fjárfesta frá breska og hollenska ríkinu til að standa straum af greiðslum til innstæðueigenda hjá landsbanka íslands h f svo forminu sé haldið til haga áður en ég fer efnislega í minnihlutaálitið vil ég taka fram að vinna við álitið hefur staðið núna í nokkra daga lagt fram á nótt og í rauninni lá álitið ekki fyrir fyrr en snemma í morgun ég vil nota tækifærið til þess að þakka þeim riturum sem minni hlutinn hafði aðgang að þeir hafa sýnt af sér framúrskarandi vinnu og í rauninni gengið lengra en má ætlast til af þeim svo því sé haldið til haga icesave samningarnir eru óaðgengilegir fyrir ísland má segja að þeir endurspegli fjölmörg þeirra mistaka sem stjórnvöld hafa gert bæði í aðdraganda bankahrunsins og í kjölfar þess eru þar fáir undanskildir um leið og þeir endurspegla slæma stöðu þjóðarinnar þá er veiting ríkisábyrgðar á samningana ein stærsta ákvörðun sem alþingi íslendinga hefur staðið frammi fyrir ákvörðunin sem slík bindur þjóðarbúið næstu tvo áratugina og mun hafa mikil áhrif á þau lífskjör sem þegnum landsins bjóðast á þeim tíma að því sögðu var þeim mun mikilvægara að alþingi gæfi sér góðan tíma til að skoða málið frá öllum hliðum þess velta við hverjum steini og reyna með öllum tiltækum ráðum að fá aðstoð færustu sérfræðinga sem völ var á sem hvergi mætti kasta brigður á að væru á einhvern hátt hlutlausir í afstöðu sinni stjórnvöldum reyndist ómögulegt að uppfylla þá sjálfsögðu kröfu að almenningur í landinu fengi að sjá samningana það var ekki fyrr en samningarnir birtust í fjölmiðlum að stjórnvöld birtu þá fyrir sitt leyti það er einnig sorglegt til þess að hugsa að sterkar vísbendingar benda til þess að ekki hafi átt að sýna þingmönnum samningana dapurlegra er einnig að hugsa til þess að einstakir þingmenn lýstu sig reiðubúna til að samþykkja samningana án þess að hafa séð þá tregðu stjórnvalda til að upplýsa málavexti var þó ekki lokið þrátt fyrir fullyrðingar einstakra ráðherra um að öll skjöl væru fram komin þá var hulunni svipt af áliti virtrar breskrar lögmannsstofu mishcon de reya sem hafði gefið álit sitt á réttarstöðu íslands fleiri gögn dúkkuðu upp sem ekki höfðu verið lögð fram þau áttu það öll sammerkt að varpa ljósi á hversu illa hafði verið staðið að samningunum við hollendinga og breta til að bæta um betur ákvað ríkisstjórnin að sum skjöl mættu ekki koma fyrir augu almennings voru þau sett í svokallaða leynimöppu sem alþingismenn einir höfðu aðgang að efnisyfirlit þeirrar möppu er birt sem fylgiskjal með álitinu eftir mikla baráttu annar minni hluta sem og annarra þingmanna í minni hluta fjárlaganefnd fékkst leyndinni aflétt af hluta þessara gagna fjárlaganefnd hefur varið drjúgum tíma í yfirferð málsins það ber að þakka mikill fjöldi skjala liggur fyrir og fjöldi gesta hefur komið fyrir nefndina það verður þó að benda á að einstakir fulltrúar meiri hlutans hafa stigið fram og gagnrýnt hvað málsmeðferðin hefur tekið langan tíma var fullyrt að þingmenn ættu að leggja niður störf og samþykkja ríkisábyrgðina án fyrirvara sem betur fer varð það ekki niðurstaðan annar minni hluti barðist allt til enda fyrir upptöku samninganna einnig vann annar minni hluti ásamt öðrum nefndarmönnum að fyrirvörum við ríkisábyrgðina það varð svo lendingin þrátt fyrir að að okkar mati hafi ekki verið nógu langt gengið sú barátta sem annar minni hluti stóð fyrir í þessu mikla hagsmunamáli gerði það að verkum að sú niðurstaða sem nú er staðið frammi fyrir er langtum betri en sú niðurstaða sem í stefndi í upphafi málsins mun þjóðin njóta þeirrar baráttu þó svo lengra hefði þurft að ganga til að halda uppi góðum lífskjörum hér á landi meiri hluti fjárlaganefndar ákvað að afgreiða málið frá nefndinni um miðja aðfaranótt laugardagsins fimmtánda ágúst síðastliðnum það

sérstaklega er gagnrýnivert að upplýsingar um eignir þrotabús landsbanka íslands h f liggja ekki enn þá fyrir hjá nefndinni hafa komið fram upplýsingar um að hollendingar og bretar hafi aðgang að þessum upplýsingum sem og hinn íslenski innstæðutryggingarsjóður þetta þarf nefndin að kanna betur þá sýnir það svart á hvítu að ekki reyndist vilji hjá meiri hlutanum í reynd til að ná sameiginlegri niðurstöðu allra flokka á alþingi þar sem ekki var vilji hjá meiri hlutanum til að gefa öðrum minni hluta frekari tíma til að vinna að fyrirvörum í nefndaráliti þessu er reynt að varpa ljósi á þá mörgu fleti og álitamál sem komið hafa upp aðdragandinn er rakinn og varpað er ljósi á þá atburði og ummæli sem leiddu til samningaviðræðna við hollendinga og breta liggur ljóst fyrir og er samstaða um það í fjárlaganefnd að yfirlýsingar ráðamanna í aðdraganda og kjölfar bankahrunsins bundu þjóðina ekki til að greiða icesave skuldbindingar landsbanka íslands h f því vakti það furðu mína að formaður fjárlaganefndar háttvirtir þingmenn guðbjartur hannesson skyldi hafa sagt hér áðan að þó að það væri samstaða um að lagalega skyldan væri ekki fyrir hendi liti hann svo á að siðferðileg skylda væri fyrir hendi þetta eru nýjar upplýsingar hæstvirtur forseti varpað er ljósi á hvort veita eigi ríkisábyrgðina eða hvort greiða eigi eingöngu þá fjárhæð sem fyrir var í innstæðutryggingarsjóðnum fyrir bankahrunið en virtir fræðimenn hafa bent á að engin ríkisábyrgð hafi verið til staðar samkvæmt evróputilskipun númer níutíu og fjögur nítján e b um innstæðutryggingar samningaferillinn er rakinn sem og skipan nefndarinnar þá er aðdragandinn að samþykkt samninganna rakinn og gagnrýndur nokkuð ítarlega er farið í þau ákvæði icesave samninganna sem valdið hafa hvað mestum deilum dylst engum að þau eru eingöngu til hagsbóta fyrir hollendinga og breta einnig er ágreiningur um hvort þjóðinni sé gert að greiða meira en hún gæti hugsanlega verið skuldbundin til lagalega hleypur mismunurinn á hundruðum milljarða króna og um gríðarlega hagsmuni að ræða í lokin er fjallað um þá fyrirvara sem meiri hlutinn hefur samþykkt að gera við ríkisábyrgðina auk þess sem farið er yfir þær breytingartillögur sem annar minni hluti hyggst leggja fram ég mun hér á eftir í ræðu minni fara yfir þær breytingartillögur ég vil taka það fram að í greianrgerðinni er ekki tæmandi talning um þá fjölmörgu þætti sem varpað gætu ljósi á málið í heild sinni álitið er samt nokkuð ítarlegt og á að varpa skýrri mynd um hvað hefur gerst á þeim tíu mánuðum frá því að bankahrunið átti sér stað það er skýr afstaða minni hlutans í fjárlaganefnd og framsóknarflokksins í heild sinni að hreinlegast og skynsamlegast hefði verið þegar fyrir lá að samningarnir yrðu ekki samþykktir í sinni upprunalegu mynd að leggja samningana til hliðar og semja upp á nýtt við breta og hollendinga um þetta er samstaða í þingflokki framsóknarmanna undir það sjónarmið tók lee buchheit taldi hann fullvíst að vel yrði tekið í þá beiðni þar sem hagsmunir íslendinga hollendinga og breta væru að mörgu leyti sambærilegir og því hefðu þessar þjóðir ríka hagsmuni af því að íslendingum vegnaði vel helstu rökin sem komið hafa fram gegn þessari leið er að stjórnvöld hafi óttast að slíkt kynni að hleypa aðildarviðræðum um e s b í uppnám einnig var þeim sjónarmiðum haldið á lofti að innstæðutryggingarsjóðurinn yrði ef þessi leið yrði farin gjaldþrota um leið og greiðsluskylda hans hæfist þessi fullyrðing stenst ekki nánari skoðun þar sem skýrt er tekið fram í icesave samningunum að þeir taki ekki gildi fyrr en alþingi hefur veitt ríkisábyrgð á samningana á þetta hefur verið bent fyrr í álitinu sjóðurinn getur því haldið sömu stöðu og hann hefur í dag sjóðurinn greiðir því einungis það sem í honum er og bretar og hollendingar þurfa því að leita réttar síns fyrir þartilgerðum dómstól telji þeir að sjóðnum beri skylda til að greiða meira það eru sjónarmið sem íslenska samninganefndin átti að hafa í huga að það væri alltaf breta og hollendinga að gera kröfu um að hann mundi borga eins og þeir töldu að hann ætti að borga þessu hefur verið snúið á hvolf í umræðunni og sagt að íslendingar gætu ekki leitað úrlausnar um þetta ágreiningsatriði á þeim forsendum sem ég lýsti hér áðan hófu framsóknarmenn viðræður við meiri hlutann með það að leiðarljósi að leiða fram hvort vilji væri fyrir hendi að ná fram sameiginlegri niðurstöðu á fundi fjárlaganefndar var ákveðið að fá hóp lögfræðinga undir forustu eiríks tómassonar lagaprófessors lýsti sig fyrir sitt leyti tilbúinn að samþykkja átti annar minni hluti einnig drjúgan þátt í þeim fyrirvörum þegar niðurstaða lögfræðingahópsins lá fyrir kom í ljós að ekki var tekið inn í það skjal allir þeir fyrirvarar sem fram komu í tillögunum og mikið hafði verið dregið úr vægi þeirra fyrirvara sem þó voru inni framsóknarflokkurinn eða annar minni hluti lýsti sig hins vegar reiðubúinn til að samþykkja þá efnahagslegu fyrirvara sem unnir höfðu verið af hópi þingmanna úr öllum flokkum og að þeir gengju nægilega langt tekið skal fram að í áliti meiri hlutans hefur enn á ný verið dregið úr vægi þeirra efnahagslegu fyrirvara sem þingmannahópurinn lagði fram snemma varð ljóst að samkomulag hefði náðst milli allra flokka fyrir utan framsóknarflokk að sætta sig við niðurstöðu úr vinnu lögfræðingahópsins annar minni hluti tekur undir margt af því sem kemur fram í meirihlutaáliti um fyrirvarana annar minni hluti telur samt að hinir lagalegu fyrirvarar sem þar komu fram hefðu þurft að vera sterkari og skýrari til þess að þeir næðu markmiði sínu vill annar minni hluti benda á að orðalag um hin lagalega fyrirvara þar sem sagt er að ef einhver lagaleg niðurstaða komi fram sem sýni að ekki sé ríkisábyrgð að baki innstæðukerfum evrópu finnst annar minni hluta orðavalið þar svo almenns eðlis að nánast engar líkur séu á bankahruni í öðru landi og að slík niðurstaða fengist þar sem látið yrði reyna á hvort ríkisábyrgð sé á bak við innstæðutryggingakerfið í annan stað telur annar minni hluti það ekki ganga nógu langt að verði þessi ólíklegi atburður að veruleika þá hefði eingöngu verið gengið til viðræðna á ný við breta og hollendinga og hefðu þeir ekki samþykkt samningaviðræður eða slitnað upp úr þeim ætti málið að fara að nýju til alþingis má þá segja að við lentum aftur í þeirri stöðu sem við erum í nú en þá væri best að leysa málið nú þegar hér á alþingi annar minni hluti hefur lagt fram breytingartillögur til þess að styrkja þetta ákvæði sem kennt hefur verið við þá stefán má stefánsson lagaprófessor og lárus blöndal hæstaréttarlögmann orðast breytingartillagan þannig fáist síðar úr því skorið fyrir þar til bærum úrlausnaraðila að ríkisábyrgð gildi ekki þá ber tryggingarsjóði innstæðueigenda og fjárfesta ekki að greiða hærri fjárhæð en til var í sjóðnum við upphaf bankahrunsins sami fyrirvari á við ef betri réttur skapast á sviði evrópulöggjafar hún skýrist eða ef lagaleg skylda til að ábyrgjast innstæður minnkar eða á annan hátt liggur fyrir að ríkisábyrgð sé ekki til staðar einnig ef í ljós kemur að skaði hafi hlotist af aðgerðum breskra og hollenskra stjórnvalda fyrir þrotabú landsbanka íslands h f eins og ég sagði áðan er hér tillaga meiri hlutans styrkt að því leyti að mun líklegra er að ísland geti fengið notið þess ef þessu er breytt í átt að hagsmunum íslands þá bætist einnig við að ef kemur í ljós að til dæmis hryðjuverkalögin hafa rýrt þær eignir sem finnast í landsbankanum og ef einhver innstæðueigandi í hvaða landi sem er lætur á það reyna muni íslendingar einnig fá að njóta þess það er fullkomlega sanngjarnt og eðlilegt annar minni hluti vill taka fram að það að niðurstaðan sé endanleg en ekki þurfi aftur að fara og ræða við breta og hollendinga og svo aftur til alþingis eiga einnig við um aðra fyrirvara um ríkisábyrgðina þeir eru allir sama merki brenndir að ef eitthvað gerist sem þjónar hagsmunum íslendinga þá verður það ekki niðurstaðan heldur skal aftur taka upp viðræður og ljúka málinu á alþingi á það sérstaklega við um fyrirvarann varðandi það þar sem innstæðutryggingarsjóðnum er gert skylt að höfða mál um útgreiðslu úr þrotabúi landsbankans það ákvæði er styrkt til mikilla muna í breytingartillögum annar minni hluta þar kemur fram að ábyrgðin er bundin við að tryggingarsjóður innstæðueigenda og fjárfesta láti á það reyna fyrir slita eða skiptastjórn þrotabús landsbanka íslands h f hvort kröfur hans gangi við úthlutun framar öðrum hluta krafna vegna sömu innstæðu og hagi kröfulýsingu sinni þannig að reynt geti á þennan rétt með málskotsrétti til héraðsdóms og hæstaréttar þá kemur fram í c lið að ef þessi niðurstaða verður íslendingum í hag gildir hún það verði ekki farið aftur og rætt við hollendinga og breta þetta hefur verið unnið í samráði við færustu íslendinga og gerir það að verkum að það er algerlega girt fyrir það að það sé einhverjum vafa undirorpið að innstæðutryggingarsjóðurinn á að leita allra leiða til þess að ágreiningur um þetta atriði verði leystur fyrir dómstólum hann verður að stíga skref í meðferð þrotabúsins og fjallar þessi fyrirvari um það að þau skref verði sannanlega stigin varðandi hina efnahagslegu fyrirvara sem settir voru inn til að koma í veg fyrir gjaldþrot þjóðarbúsins og tryggja viss lágmarkslífskjör í landinu lýsir annar minni hluti sig sammála því að þessi leið sé farin engu að síður gagnrýnir aðra minni hluti að greiðslubyrði skuli hafa verið hækkuð upp í fjögur prósent úr þremur komma áttatíu og fimm prósent gagnvart bretum og úr einum komma níutíu og fjögur prósent í tvö prósent gagnvart hollendingum þessi prósentuhækkun samsvarar um þrjú ja milljarða hækkun á greiðslubyrði ríkisins á einu ári þess ber að geta að þessar breytingartillögur minni hlutans miðast algerlega við útreikninga seðlabankans eins og álit þingmannahópsins gerir ráð fyrir að sé lagt til grundvallar til þess að varpa ljósi á um hversu háa fjárhæð er að ræða má til samanburðar geta þess að fyrr í sumar skáru núverandi stjórnvöld

um svipaða upphæð það munar um þessa þrjá milljarða það geta aldraðir og öryrkjar staðfest þetta fær mann til að velta því fyrir sér hvers vegna þeir sem gæta eiga hagsmuna þjóðarinnar berjist fyrir því að greiðslubyrðin sé hækkuð sem þessu nemur hverra hagsmuna er hér verið að gæta ekki íslensku þjóðarinnar það er fyrir víst í annan stað átelur annar minni hluti að þrjú skilyrði um fjárhagslega byrði séu ekki í breytingartillögum meiri hlutans heldur eingöngu í nefndaráliti meiri hlutans og eru því haldlítil og tryggja ekki réttarstöðu landsins að þessu leyti þess má geta að í áliti meiri hlutans eru þessi skilyrði enn á ný færð niður þannig að enn líklegra er að á þau reyni því leggur minni

ríkisábyrgðin grundvallast á því að fjárhagsleg byrði vegna hennar verði innan viðráðanlegra marka til að fyrirbyggja greiðslufall ríkissjóðs fellur ríkisábyrgðin niður ef a hlutfall erlendra skulda þjóðarbúsins af vergri landsframleiðslu fer yfir tvö hundruð fjörutíu prósent b hlutfall erlendra skulda opinberra aðila af skatttekjum fer yfir tvö hundruð fimmtíu prósent c hlutfall erlendra afborgana og vaxta af útflutningstekjum fer yfir hundrað fimmtíu prósent það skiptir gríðarlega miklu máli að þessu sé haldið til haga og ég vil benda á þá staðreynd að til þess að þetta verði raunverulega virt verður þetta að standa skýrum orðum í frumvarpinu sjálfu það nægir ekki að þetta sé eingöngu í nefndarálitinu og ég vil taka það fram að skýr ákvæði lagatextans ganga alltaf framar óskýrum ákvæðum í nefndaráliti jafnvel þó að nota eigi þau sem

annar minni hluti leggur fram breytingartillögu þess efnis að upphafsdagur vaxta miðist við tuttugustu og sjöunda júlí í stað fyrsta janúar sama ár miðast dagsetningin við upphaf greiðsluskyldu samkvæmt samningunum er hér um að ræða hagsmuni fyrir íslenskt þjóðarbú að fjárhæð um tuttugu og fjórir milljarðar króna er á engan hátt hægt að réttlæta að íslendingum sé gert að greiða þessa fjármuni án neinnar skyldu það er eitt að við séum neydd til þess að samþykkja útgreiðslu upp á tuttugu þúsund átta hundruð áttatíu og sjö þúsund evrur en að bretar og hollendingar ætli sér að græða á þeirri erfiðu stöðu sem íslendingar eru í kemur ekki til greina að mínu mati þetta snýst um stolt okkar íslendinga hvort við ætlum að láta beygja okkur í duftið eða hvort við ætlum að koma fram sem upprétt þjóð ég vil líka taka það fram að í samtali sem lee buchheit átti við fjárlaganefndina benti hann á það að vextir upp á fimm og hálft prósent væru lélegir vextir bretar eiga aðgang að lánum með þrjá komma þrjátíu og átta prósent vöxtum þannig munu þeir fjármagna lánið sitt til íslendinga þeir munu stórgræða á láninu er það eðlilegt að íslendingar sem ætla einir að taka á sig galla í evrópska innstæðutrygginga kerfinu séu um leið að borga gríðarlega háar fjárhæðir til breta og hollendinga langt umfram þær tuttugu þúsund átta hundruð áttatíu og sjö þúsund evrur sem getið er um í tilskipuninni en þó ríkir ágreiningur um getur verið að meiri hluti alþingis ætli að láta þetta viðgangast það kemur í ljós í atkvæðagreiðslunni sem fer fram einhvern tíma á næstu dögum einni hlutinn telur að styrkja ætti eftirlitshlutverk alþingis betur en gert er í frumvarpinu því er kveðið á um að fjármálaráðherra skuli árlega upplýsa alþingi um framkvæmd samninganna og mat samkvæmt fyrstu málsgrein telur annar minni hluti í ljósi efnahagsástandsins nauðsynlegt að efla eftirlitshlutverk alþingis bæði með þessum samningum sem og framkvæmd fjárlaga telur því annar minni hluti að gera ætti ársfjórðungslega grein fyrir framkvæmdinni í skýrslum um framkvæmd fjárlaga sem staðfestar séu af endurskoðendum auk þess telur annar minni hluti mikilvægt að ríkisreikningur verði gefinn út eigi síðar en í upphafi febrúar ár hvert en ekki um eða eftir mitt ár eins og raunin hefur verið síðustu tvö árin og leggur til að lögum um fjárreiður ríkisins verði breytt í þá veru því síðbúið uppgjör bendir til veikleika í eftirliti með fjárreiðum ríkisins og er slíkt óviðunandi þegar að kreppir í efnahagsmálum þetta skiptir miklu máli vegna þess að við erum að leggja til að það verði eftirlit með framkvæmd út af icesave samningunum við höfum sett skilyrði þannig að ef skuldahlutfallið verður okkur ósanngjarnt greiðum við minna eftirlitið skiptir öllu máli fyrir það hvernig lífskjör verða á landinu hér næstu tuttugu árin annar minni hluti er sammála breytingartillögum meiri hlutans um endurheimtur á því fé sem safnaðist inn á icesave reikningana um þetta atriði tel ég að sé rík samstaða innan nefndarinnar og ég tel líka að þetta atriði eitt og sér gæti leitt til þess að öldur lægðust erlendis gagnvart íslendingum icesave er ekki lengur til umræðu í hollandi og bretlandi eins og kom skýrt fram hjá sendiherra íslands í bretlandi það er hins vegar reiði gagnvart þeim sem stóðu að opnun þessara bankareikninga ekki bara í landsbankanum heldur í öðrum bönkum glitni singer og friedlander bank ef við samþykkjum að ná í þessa fjármuni tel ég að það muni hafa mikil áhrif á að álit á íslendingum muni batna það sem ég gagnrýni hins vegar er að það er óljóst til hvaða ráðstafana ríkisstjórnin getur gripið án þess að ganga á stjórnarskrárvarin réttindi viðkomandi aðila og þarna sé því miður einnig gengið of skammt eins og í öðrum fyrirvörum í breytingartillögum meiri hlutans þá hefur þetta atriði því miður lítið sem ekkert verið rætt innan fjárlaganefndar og enginn utanaðkomandi sérfræðingur tjáð sig um álitaefnið hvað þá lagt fram greinargerð um málið eins og ég sagði er mikilvægt að hafa frumkvæði að samstarfi við þar til bæra aðila meðal annars yfirvöld í bretlandi hollandi og evrópusambandinu og óska aðstoðar þeirra við að rekja hvert icesave innstæðurnar fóru með þessu ákvæði og að það sé hér í tillögum meiri hlutans verður að líta svo á að hér sé komin staðfesting á algeru sinnuleysi núverandi ríkisstjórnar að reyna að nálgast þá fjármuni sem lagðir voru inn á icesave reikningana ef það hefði verið gert að reynt hefði verið að ná í þessa fjármuni væri ekki þörf á svona ákvæði er það líka til marks um þá döpru staðreynd að í sjálfu sér hefur ekkert verið gert á erlendum vettvangi af hálfu stjórnvalda til að rétta við stöðu íslands í alþjóðlegu umhverfi ég vil taka það fram að í aðdraganda bankahrunsins lögðu stjórnvöld á sig ómældar ferðir erlendis til þess að útskýra fyrir öðrum þjóðum hvað bankakerfi íslendinga væri frábært svo þegar það hrynur og þjóðinni er gert að greiða fyrir þau mistök sem þar voru gerð er ekkert gert til þess að leiðrétta þann misskilning sem víða gætir erlendis ég er sannfærður um það að ef stjórnvöld hefðu sinnt þessu máli hefði aðstaða okkar í samningunum verið allt önnur en raun ber vitni og við sætum ekki uppi með þá slæmu og vondu samninga sem við erum hér að glíma við vandamálin sem íslendingar takast á við eru geysilega alvarleg og má raunar segja að það séu fá dæmi í hagsögu tuttugustu aldar sem jafna má við þann vanda sem ísland á við að etja núna saman hefur farið hrun fjármálakerfisins fall gjaldmiðilsins lækkun eignaverðs og slæm fjárhagsstaða fyrirtækja og einstaklinga

framleiðslu og skert lífskjör þær fjárhagslegu skuldbindingar ábyrgðir og greiðslur sem ríkið tekur á sig munu hafa úrslitaáhrif á framleiðslugetu og lífskjör í landinu þess vegna

að það ríkir enn þá mikil óvissa um þá efnahagsfyrirvara sem meiri hlutinn ætlar að setja sjálfstæðismenn sem tóku þátt í afgreiðslu málsins út úr nefndinni leggja annan skilning en meiri hlutinn þetta getur skipt höfuðmáli og menn eiga ekki að fara þannig með fjöregg þjóðarinnar að það sé algjör óvissa um það hvernig hollendingar og bretar muni bregðast við fyrirvörunum þess vegna legg ég til að málið verði enn á ný tekið inn til fjárlaganefndar milli annars og þriðju umræðu og að fjárlaganefndin fari mjög ítarlega yfir hvort það sé sameiginlegur skilningur þeirra sem stóðu að þessum fyrirvörum um hvaða áhrif þeir eigi að hafa í efnahagslegum fyrirvörum meiri hluta fjárlaganefndar er fyrst og fremst horft til endurskoðunar alþjóðagjaldeyrissjóðsins og tengingar hámarksgreiðslna við hagvöxt það er skoðun annar minni hluta að efnahagslegir fyrirvarar meiri hluta fjárlaganefndar séu til bóta því skal haldið til haga þeir ganga einfaldlega ekki nógu langt sérstaklega telur annar minni hluti slæmt að viðmið alþjóðagjaldeyrissjóðsins um skuldaþol íslenska þjóðarbúsins er ekki að finna í fyrirvörum meiri hlutans út á það gengur breytingartillagan að það komi inn jafnframt átelur annar minni hluti að ekki er tekið fyllilega á því hvað skal gera við eftirstöðvar á árinu tvö þúsund tuttugu og fjögur ef þær verða einhverjar í staðinn er mjög almennt orðað að ræða skuli við viðsemjendur og senda svo málið til alþingis ef ekki fæst niðurstaða þrátt fyrir að nú sé lagt til að fyrirvarar verði settir við ríkisábyrgðina af hálfu alþingis verður ekki séð að það breyti því áliti sem sett er fram í lokaorðum þriðji minni hluta efnahags og skattanefndar um að efasemdir um að fyrirvararnir séu nægjanlegir og að betra sé að ganga hreint til verks og ganga á ný til viðræðna um lausn á icesave skuldbindingunni í sérstöku skjali frá öðrum minni hluta fjárlaganefndar er lögð til frávísunartillaga það er að frumvarpinu verði vísað til ríkisstjórnarinnar og henni falið að taka upp viðræður á nýjan leik við bresk og hollensk stjórnvöld á grundvelli brussel viðmiðanna leitað verði eftir pólitískum farvegi til lausnar deilumálinu eða samningsniðurstöðu á sanngjarnari forsendum verði frávísunartillagan ekki samþykkt mun koma til atkvæða varatillaga annar minni hluta sem felur í sér að nauðsynlegar breytingar verði gerðar á fyrirvörum íslands til að taka á stærstu ágöllum icesave samninganna framsóknarmenn eru reiðubúnir að þoka málinu lengra þannig að fyrirvararnir verði í það minnsta skýrir og að þeir virki eins og þeir eiga að virka það skal þó tekið fram í lokin að að frávísunartillagan sé ekki hér í kom minnihlutaálitsins heldur á sérstöku skjali er út af þeirri ástæðu einni að þar kemur það skýrar fram og að enn þá er verið að vinna við frágang nefndarálits annar minni hluta það er þó gaman að geta þess að síðast þegar frávísunartillaga var lögð fram á einu skjali var það gert af fyrrverandi þingmanni svavari gestssyni árið nítján hundruð níutíu og sjö að lokum virðulegi forseti árétta ég það sem kom hér fram áðan að málið verði enn á ný fært til fjárlaganefndar milli annars og þriðju umræðu og ég vona að þeir fulltrúar norðurlandaþjóðanna sem ég sé hér stadda á pöllum geri sér grein fyrir því hversu slæm staða íslenska þjóðarbúsins er og að þeir hjálpi íslendingum til þess að sjá fram úr þeim erfiðleikum sem þeir glíma við nú um mundir vináttan hefur alltaf verið til staðar og hún verður að vera það þegar fram í sækir